Venezuela ist ein reiches Land, potenziell eines der reichsten Länder. Aber ein falsches Wirtschaftssystem, die Finanzierung von Diktaturen rund um die Welt haben das Land ausgelaugt.

Natürlich ist es der übliche Weg dieser Art von Sozialismus, dann Verschwörungstheorien zu entwickeln das ist dann der böse Gringo im Norden, das sind dann Verschwörungen von Bürgermeistern. Es ist der klassische Weg mit Verschwörungstheorien und mit Propaganda abzulenken und gleichzeitig die Opposition ins Gefängnis zu stecken, die Massenmedien zu okkupieren, lange Reden im Fernsehen zu halten was die Opposition nicht tun darf und dann zu sagen Wir wollen freie Wahlen und die Richter abwarten, die dann auch noch von diesem Regime eingesetzt worden sind, und freie Richter schrittweise aus dem Amt zu treiben.

Ich finde, dies ist ein unerträgliches Beispiel, und es zeigt deutlich, dass diese Art von Sozialismus nicht funktioniert. Und dann werden die Menschen ins Gefängnis gesteckt, man sagt, Demonstrationen sind ein Überfall auf die Freiheit, man will dadurch eine Regierung stürzen! Herr Couso, was machen Sie denn in Spanien gegenwärtig, wenn Sie Demonstrationen durchführen? Die Lage in Spanien ist doch Gold im Gegensatz zu dem, was der Sozialismus in Venezuela erreicht hat. Und Sie müssen doch einfach sehen, dass dies eine Art und Weise ist, bei der wir feststellen müssen, dass in einer solchen Auseinandersetzung hier die Linke meint, sie könnte Demokratie außer Kraft setzen, wenn sie selbst gescheitert ist. Dieser Sozialismus versagt in der Gegenwart, spricht von Zukunft und entschuldigt es mit der Vergangenheit.

Man kann sie nicht außer Kraft setzen, wenn man meint, die eigene, bessere Wahrheit zu haben, und dies ist ein Beispiel dafür, dass dieses System der Linken, der undemokratischen Linken, um hier etwas präziser zu sein, nicht der Weg ist, den wir unterstützen sollten, weil das gegen die Rechte der Menschen ist und auch kein Beispiel für uns ist!